að undanförnu hefur mikið gengið á í stjórnmálum á íslandi ekki hægt að segja annað en íslenskir stjórnmálamenn hafi fengið ótvíræð skilaboð um að breytinga sé þörf menn hafa þess vegna rætt þetta mikið og velt því fyrir sér hverju þurfi helst að breyta og haft ýmsar skoðanir á því það hefur eitt og annað verið gert í lýðræðismálum ýmsar breytingar reyndar þar það var brotið blað má segja með myndun minnihlutastjórnar þegar við framsóknarmenn töldum að við þær aðstæður sem voru ríkjandi í þjóðfélaginu hlytu allir að vinna saman nokkurn veginn að sömu markmiðum við lögðum svo fram efnahagstillögur til þessara sömu ríkisstjórnar svo hún mætti vinna úr þeim það var tekin upp mikil samvinna í icesave málinu umdeilda það hafa verið lagðar fram hér endalausar samstarfstillögur í þinginu eins teljum viðmikilvægt að efla áfram stöðu þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu tryggja raunverulega þrískiptingu ríkisvaldsins framsóknarmenn hafa barist mikið fyrir stjórnlagaþingi og gert tillögur um gagngerar breytingar aðrar í stjórnkerfinu allt þetta hins vegar mun ekki duga til ef ekki er ráðist gegn rót vandans rót þeirrar óánægju sem er ríkjandi og er ákaflega skiljanleg hún hlýtur að vera sú að á

einhverjum mestu efnahagslegu hörmungum sem yfir landið hafa gengið eru stjórnmálin ekki að skila af sér lausnum þau eru ekki að framkvæma í samræmi við tilefnið á meðan sú verður raunin verður engin sátt um stjórnmálin í landinu sama hvað líður góðum lýðræðisumbótum ástand eins og hér ríkir núna kallar á róttækar aðgerðir aðgerðir sem menn mundu kannski ekki grípa til við eðlilegar aðstæður en nú stefnir því miður í því að þingið ljúki hér störfum eina ferðina enn án þess að afgreiða raunhæfar lausnir fyrir íslensk heimili og atvinnulíf það hefur reyndar gengið ágætlega í samvinnu flokkanna að gera umbætur á gölluðum greiðsluaðlögunarlögum en þau lög koma fyrst og fremst til móts við fólk sem þegar er komið í þrot það er ekki komið til móts við þá sem eru áfram

að millistéttin í landinu þurrkist út eins og því miður hefur gerst víða þar sem menn hafa fylgt leiðsögn alþjóðagjaldeyrissjóðsins það sem sagt vantar hvatann til þess að menn haldi áfram að berjast berjast í því að eiga fyrir skuldunum það er raunar búinn til öfugur hvati sterkur öfugur hvati og fólk nánast hvatt til þess að hætta að vinna og segja þetta er gott því það er ekki komið til móts við það fyrr en sú er orðin raunin það er ekki hægt að ná fram réttum hvaða að fá fólk til þess að berjast áfram nema tvennt sé tryggt nema að annars vegar sé það tryggt að hér ríki lágmarkssanngirni í samfélaginu og hitt að fólk hafi einhverja framtíðarsýn til þess að vinna að en því miður hefur hvorugt verið veitt minnihlutastjórnin hún sat hér í nokkra mánuði í fyrra hafði þrjú verkefni ekkert þeirra var klárað en eitt þeirra var að ráðast í almennar aðgerðir til þess að leysa skuldavanda íslenskra heimila til þess höfðu menn einn mánuð það var einfaldlega talið að meiri tími væri ekki til stefnu síðan er liðið næstum því eitt og hálft ár og ósköp lítið hefur gerst og raunar ekkert sem talist getur almennar aðgerðir þó sjáum við sem betur fer betur og betur hversu raunhæfar og rauninni að slíkar aðgerðir séu það eina sem var raunhæft í stöðunni

nú hefur reyndar hæstvirts félagsmálaráðherra sem var einna mesti og ötulasti andstæðingur almennrar skuldaleiðréttingar á sínum tíma sem betur fer snúist hugur og talað fyrir almennri skuldaleiðréttingu og þó einkum varðandi bílalánin en hvað varðar lán til heimilanna fasteignalánin eru tækifærin enn betri þar því þar er þó búið að gera ráð fyrir afskriftinni þar er búið að færa niður lánasöfnin hins vegar eru bankarnir bankarnir sem háttvirtur þingmaður þórunn sveinbjarnardóttir nefndi áðan að væru að skila gríðarlegum hagnaði þeir eru áfram að rukka hundrað prósent fyrir lán sem þeir keyptu á verulegum afslætti þetta kallar á inngrip stjórnmálanna það er ekki hægt að bíða og bíða og bíða í þeirri von að bankarnir og vogunarsjóðirnir og stóru erlendu bankarnir sem þá eiga muni allt í einu taka upp á því að gefa eftir

því í október á þessu ári tekur gildi yfirlýsing frá ráðherrum ríkisstjórnarinnar til alþjóðagjaldeyrissjóðsins þess efnis að það verði engar frekari frystingar og engar frekari niðurfærslur lána hvað á þá að taka við ekki ætla menn að setja hér stóran hluta íslenskra heimila og fyrirtækja á nauðungaruppboð þannig að eignaverðið í landinu öllu hrynji nei það getur ekki verið en þá verðum viða á hafa raunhæfar framtíðarlausnir og við verðum byrja að vinna að þeim strax þess vegna höfum við lagt fram það sem við köllum þjóðarsáttartilögur tíu tillögur að atriðum sem allir flokkar ættu að geta verið sammála um um nauðsynlegar bráðaaðgerðir í fyrsta lagi að allir sammælist um það að nauðsynlegt sé að ráðast í almennar aðgerðir í skuldamálum heimilanna það þarf líka að breyta gjaldþrotalögunum þannig að þeir sem lenda í vandræðum þrátt fyrir almennar aðgerðir og jafnvel í gjaldþroti séu ekki eltir áratugum saman það þarf að lækka vextina nú eru vextir hér líklega einhverjir þeir hæstu í heimi og hafa verið lengi á meðan í nágrannalöndum eru þeir rétt rúmlega núll prósent það er verið að borga þessa gríðarlega háu vexti frá ríkinu til meðal annars erlendra jöklabréfaeigenda og ekki hvað síst til bankanna sem voru nefndir hérna áðan því bankarnir taka innstæðurnar sem í þá eru lagðar og þær lánaðar ekki út ekki í áhættusama atvinnuuppbyggingu nei þeir taka peningana og setja þá einn seðlabankann þar sem ríkið sér um að borga þeim verulega háa vexti svo háa vexti að þeir hirða góðan vaxtamun og hafa af þeim gríðarlegan hagnað sem nefndur var hér áðan það er því ekki verið að slá skjaldborg um heimilin það er verið að slá skjaldborg um kröfuhafa það má kannski segja að þetta sé skjaldborg heimilin en hún snýr þá öfugt sú skjaldborg sem snýr öfugt er umsátur það ríkir umsátur um heimilin og fyrirtækin í landinu og þetta því miður er í samræmi við þá stefnu sem mörkuð hefur meira með alþjóðagjaldeyrissjóðnum og virðist vera að stjórnvöld einfaldlega treysti sér ekki til þess að hverfa af þeirri braut þrátt fyrir að nú megi blasa við öllum hver afraksturinn er það er gríðarlega mikilvægt að menn hverfi af þessari braut sem allra fyrst og ari að byggja hér upp vinnu í landinu því tækifærin eru svo sannarlega til staðar tækifæri íslands hvað þetta varðar eru hugsanlega meiri en nokkurs annars lands í evrópu það er nefnilega svo ótal margt sem vinnur með okkur ég gæti talið hér upp alla vega þrjátíu fjárfestingarverkefni þrjátíu stór atvinnuverkefni sem menn gætu ráðist hér í og eru tilbúnir að ráðast í ef stjórnvöld í fyrsta lagi sköpuðu framtíðarsýn hvað varðar skattastefnu og slík og væru tilbúin að svara spurningum á borð við það hvernig staðið verði að orkuframleiðslu en slík framtíðarsýn er ekki til staðar það er stöðugt aukið á óvissuna og fjárfestingarverkefnin atvinnuverkefnin glatast eitt af öðru þetta er stórhættulegt fyrir hvaða land sem er en sérstaklega fyrir ísland því

lent í meiri vanda en nokkuð annað land í evrópu ástæðan er sú að við erum mjög fámenn þjóð með miklar auðlindir ef okkur auðnast að vinna þannig úr því að þjóðin öll hafi hag af er miklu meira en nóg til skiptanna fyrir alla ef hins vegar það heldur áfram þessi neikvæða spírall þessi neikvæða keðjuverkun sem nú er ríkjandi er hættan sú að hér haldi fólk áfram að flytjast úr landi svona lítil þjóð í norður atlantshafi má ekki við því að missa þúsundir jafnvel tugþúsundir af ungu og efnilegu fólki úr landi við verðum því að grípa inn í strax snúa við þessari neikvæðu keðjuverkun og koma á þeirri jákvæðu keðjuverkun sem allar forsendur eru til að koma hér á strax en til þess að það megi verða verða menn að láta sig stjórnmál varða og helst að vera tilbúnir sem allra flestir að taka þátt í því að berjast fyrir hagsmunum landsins

nú ættu sem allra flestir að láta sig stjórnmálin varða og taka þátt í að berjast fyrir því